Najlepša hvala. Z vašimi uvodnimi ugotovitvami, da stanje na državnih cestah ni takšno, kot bi si ga želeli, se absolutno strinjam. Prav tako se strinjam z vašo ugotovitvijo, da je razlog v tem, da je bilo v preteklosti tudi zaradi krize denarja za prometno infrastrukturo, najsi gre za železnice, najsi gre za ceste, premalo. Zdaj treba je biti pošten in povedati, da se je situacija v zadnjih dveh letih bistveno spremenila in da je tudi naša koalicijska zaveza, zaveza te koalicije in vlade, da se sredstva za prometno infrastrukturo ne bodo zmanjševala glede na leto dva tisoč osemnajst. Jaz si seveda močno želim, da bomo to koalicijsko zavezo vsi brali na enak način in bodo sredstva res ostala na tem nivoju s konkretnimi številkami. Koliko denarja, ker sem pač človek, ki sem rada natančna, vam bom postregla kasneje. Več kot dvesto milijonov evrov in tudi s številko, koliko začetih investicij imamo, podatek, ker sem točno ta podatek želela sama spremljati, ko sem prišla na ministrstvo, in ti dve številki absolutno vam zagotovim. Je pa na zadnjem kolegiju direktor direkcije rekel, da bo v letu dva tisoč osemnajst realizacija na prav cestni infrastrukturi zgodovinsko visoka. Jaz sem vesela tega, želim pa si, da ne bi bila zgodovinsko visoka, ker to pomeni, da nikoli več ne bo takšna. Ocena je, da če držimo dinamiko takšno kot leta dva tisoč osemnajst, ko govorimo o višini, v približno petih, šestih letih naše državne ceste spravimo na normalen nivo, da bodo tudi varnostno zadovoljive. Kar. Pa še obvoznica, vsaj obvoznica okoli Murske Sobote je bila ravno pred kratkim, bom rekla, odprta, so pa obvoznice tudi znotraj, bom rekla, denarja, ki ga bomo imeli na voljo, ena od naših prioritet, ker se zavedamo, da s tem zelo razbremenimo mesta. Tako da obvoznice okrog mest je ena pri Ptuju, je še ena okrog Murske Sobote, pa še nekaj bi jih lahko naštela. Kar pa se tiče te te konkretne, glede obvoznice Hotič oziroma Hotič, pa lahko povem, da se v tem trenutku izdeluje DPN, se pravi državni prostorski načrt. Smernice nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v letu dva tisoč devet, prav tako je bila v letu dva tisoč devet izdelana analiza smernic. Na podlagi te analize stanje v prostoru in analize smernic nosilcev urejanja prostora, se kot najprimernejša varianta za nadaljnjo obdelavo izkazuje varianta dva a. V letu dva tisoč sedemnajst so bile izdelane in potrjene projektne naloge ter izvedeni razpisi in podpisane pogodbe za hidrološko hidravlične analize, izdelavo okoljskega poročila, izdelavo študije variant, s predinvesticijsko zasnovo ter izdelavo idejnih zasnov. V letu dva tisoč osemnajst je bila izdelana študija varianc s predinvesticijsko zasnovo, idejna zasnova in hidrološka hidravlična analiza s študijo poplavne in erozijske nevarnosti. V juniju dva osemnajst je potekala javna razgrnitev študije prej omenjene in na prejete pripombe in predloge so bila pripravljena stališča do pripomb in ta stališča tudi konec avgusta dva tisoč osemnajst, se pravi to še pod prejšnjo vlado, podpisana in posredovana dalje, tako da trenutno potekajo usklajevanja za pridobitev pozitivnega mnenja, kar se tiče okoljskega poročila in predinvesticijske zasnove.